Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, il y a des hasards de calendrier nous discutons aujourd'hui de cette taxe, au moment même où va se dérouler un sommet informel sur toutes les questions liées à la relance en Europe. Je pense réellement que ce n'est pas un hasard et que la taxe sur les transactions financières n'est pas seulement une juste contribution d'un secteur qui a été largement responsable de la crise que nous vivons aujourd'hui, mais, aussi, une ressource propre pour l'Union européenne, une ressource, une recette pour financer cette fameuse relance que nous appelons tous de nos vœux. Je pense, donc, que cette ressource propre et la bataille pour les ressources propres sont fondamentales.

Nous avons besoin de cette ressource propre, et peut être d'autres, d'ailleurs, pour financer les projets de relance.

Je pense donc qu'aujourd'hui, il faut avancer. La proposition de la Commission est bonne elle rencontre pas mal d'objections, y compris celle qu'on vient d'évoquer sur la question du lieu de la transaction. J'espère donc, vraiment, que nous pourrons la faire avancer, y compris au Conseil, ce qui est une lourde tâche pour vous.